Ik ben het vaak niet eens met collega Eickhout, maar het is wel tijd dat wij in Europa in termen van uitdagingen gaan denken, en niet alleen in termen van bedreigingen. Wij hebben een heel lange tijd in termen van bedreigingen gedacht en het wordt nu tijd voor de uitdagingen. Maar ik zeg u, Voorzitter het pad van de idealen is geplaveid met voetangels en klemmen. Eén van die klemmen is dat de transportsector via de connecting European facility bijna de helft van het geld mag leveren. Maar wij doen dat graag, en wij doen dat op zijn Nederlands, want wij gaan ervan uit dat wij als multiplier veel geld terugkrijgen en óók voor klassieke infrastructuur. Ik begrijp best dat internet en de energie unie veel geld nodig hebben, maar wij willen ook klassieke infrastructuur. Het zal nog een uitdaging worden om de private markt te overtuigen van het plan Juncker kijk even naar de rentestanden. En ik heb een vraag aan de Raad hoeveel geld heeft de voorzitter van de Raad al opgehaald bij de lidstaten om het plan Juncker te ondersteunen?